Wir haben ein gutes Ergebnis erreicht, und ich möchte der Berichterstatterin herzlich dafür danken.

Es ist durchaus nachvollziehbar, dass z.